Signor Presidente, onorevoli colleghi, più volte si è detto della difficoltà dell'Unione europea di parlare all'esterno con una sola voce credibile e affidabile ed è probabilmente arrivato il momento in cui questa voce signora Commissario Reding l'Unione europea la faccia finalmente valere. La vicenda PRISM assume in vero i toni e le dimensioni di uno spionaggio a strascico, tanto grave quanto inaccettabile sul quale i cittadini europei reclamano giustamente una domanda di pulizia e trasparenza netta e decisa che il Parlamento e le istituzioni insieme

Gli USA sono entrati sistematicamente nelle nostre case, in quelle dei cittadini dell'Unione europea, sono entrati nelle ambasciate, nelle istituzioni più importanti raccogliendo dati rilevanti che riguardano la sfera più intima delle libertà individuali.

Chiediamo signor Presidente che, per esempio, sarebbe sbagliato bloccare i negoziati appena avviati dall'Unione europea con gli Stati Uniti d'America sui liberi scambi commerciali, in questo caso finiremmo per sanzionare due volte i cittadini dell'Unione europea così come la nostra economia. Concludo signor Presidente dicendo che noi, signora Reding, dovremmo intervenire invece sul negoziato con gli USA relativo allo scambio di informazioni finalizzato al contrasto al terrorismo per avere in questo caso uno standard elevato di protezione nei confronti dei cittadini europei.